Hvala lepa za besedo, gospa podpredsednica. Gospod, Mahnič mi je očital, da sem v stališču Poslanske skupine Socialnih demokratov zavajal, da vladni zakon o gasilstvu ni bil sprejet, ker ga je oviral opozicijski predlog, ker nisem bil poslanec v prejšnjem mandatu, bom še enkrat preveril, vse parlamentarne postopke in poslovniške finese. Je pa res, da je odstop predsednika vlade doktor Cerarja vse postopke ustavil, na kar pa, seveda socialna demokracija oziroma poslanska skupina takrat ni imela več nobenega vpliva. Moram pa, povedati, da so prav pri nas v občinah Idrija in Cerkno prostovoljni gasilci zelo dobro opremljeni in, da jim lahko, zaupamo tudi vnaprej in bomo skrbeli za njihovo opremljenost tudi v bodoče, ne samo pri nas, ampak v v, v vsej državi. Hvala lepa.